En mijn inziens voldoet CETA op vier voorwaarden niet. Eén, er is geen expliciete vermelding voor het voorzorgsbeginsel. Twee, de regelgevende samenwerking, die weliswaar vrijwillig is, is niet beperkt tot welbepaalde sectoren waar de EU en Canada een gelijk beschermingsniveau hebben. Drie, CETA bevat bepalingen over publieke en sociale diensten die de beslissingsruimte van de lidstaten aantasten. Vier, CETA bevat bepalingen die onze ggo wetgeving op termijn ondermijnt. Daarenboven is er het ICS arbitragemechanisme, dat zorgt voor een parallelle jurisdictie voor buitenlandse investeerders, waarbij de soevereiniteit van lidstaten wordt aangetast. Verder uitte ik als rapporteur bezorgdheid over de bepalingen inzake chemischemiddelenwetgeving, de negatieve lijst inzake publieke en sociale diensten, de ondermijning van de standaarden inzake pesticidenresidus, de regelgeving inzake hormoonverstoorders, de bedreiging van de riek tot vorkaanpak in de voedselveiligheid en de kwalijke bepalingen met invloed op ons klimaat en energiebeleid. Een overgrote meerderheid van collega's in de ENVI Commissie had daar geen oren naar, ondanks de bezwaren van miljoenen burgers.